Zaproponowany przez Komisję pakiet rozwiązań tymczasowych dla systemu handlu emisjami w sposób zasadniczy zmienia harmonogram licytacji przydziałów, znacząco obniżając licytowane kwoty. Zapomniano przy tym, że system powstawał jako mechanizm rynkowy i tym samym powinien funkcjonować w zgodzie z zasadami rynku.

Wycofanie części uprawnień emisyjnych i ręczne sterowanie ich cenami gwarantuje nasilenie problemów w górnictwie, co w dobie kryzysu ekonomicznego znacząco pogłębi recesję.

Apeluję zatem do państwa posłów o odrzucenie przedmiotowych propozycji Komisji.